Monsieur le Président, amis de la culture, du bon goût et du capital risque, bonsoir. Comme cela fait du bien de se retrouver entre amis dans ce lieu si intime qu'est l'hémicycle de Strasbourg en cette soirée encore estivale. Merci d'être là, public nombreux venu applaudir la performance des deux rapporteurs! Blague dans le coin, le dossier capital risque est important parce que Dieu sait si en Europe aujourd'hui, nous avons besoin d'investissements. Notre économie a été trop accaparée ces trente dernières années, tant du côté public que du côté privé d'ailleurs par, essentiellement, la consommation et la spéculation au détriment de l'investissement porteur de création de valeurs. Dans cette perspective, le capital risque joue un rôle important, surtout dans une dynamique d'innovation. Il faut le reconnaître, en Europe, nous avons une dynamique d'innovation qui est sans doute excessivement portée par la régulation, donc une innovation top down où ce sont des objectifs fixés, par exemple, par la Commission européenne ou par des États membres, qui stimulent l'innovation, par rapport au modèle américain, qui est plutôt un modèle d'innovation bottom up où ce sont

Mais voilà un modèle dont nous ferions bien de nous inspirer, non pas pour simplement l'adopter, mais pour avoir un meilleur équilibre entre l'innovation top down guidée par la réglementation, l'innovation bottom up guidée par l'investissement, et l'innovation, je dirais, autonome du marché et des acteurs sur le terrain. Encourager le capital risque, ce n'est pas simple, parce c'est d'abord évidemment une question de culture. Si, en Europe, nous avons une culture un petit peu allergique au risque, c'est clair qu'on n'en changera pas du jour au lendemain. Néanmoins, tout ce qu'on peut faire pour supprimer les obstacles réglementaires ou, au contraire, mettre en place des dispositifs qui encouragent le capital risque est bon à prendre. Dans cette perspective, la proposition de la Commission de créer un passeport européen de fonds d'investissement en capital risque, qui est quelque part une garantie de qualité et aussi une garantie d'accès à tout le marché intérieur, est une bonne idée.

Les négociations ont été assez rapides. Finalement, nous n'avons pas eu énormément de points de divergence entre nous. Une des questions était celle de savoir s'il fallait oui ou non un régime de dépositaires dans un esprit de protection du consommateur.

D'ailleurs, je remercie la Commission pour nous avoir aidés à trouver un accord assez rapidement.

Et là, je voudrais dire que, sur le plan du processus, c'est inacceptable. On peut se rendre compte qu'on est allé trop loin dans une négociation, qu'on a fait trop de concessions et tout ce qu'on veut, mais un accord est un accord.

C'est ce que nous allons faire demain en votant ce texte et donc j'engage le Parlement, non pas à jouer au plus bête avec le Conseil, c'est à dire à revenir sur ses positions de départ et à faire comme si on allait recommencer la négociation. Non, nous sommes fidèles au processus que nous avons mené et à l'accord que nous avons passé, et c'est en ces termes, et en ces termes exclusifs, que nous passerons au vote demain.